Pire, le chômage continue d'augmenter. L'Europe va dépasser vingt cinq millions, peut être même comme le dit mon ami Poul Nyrup Rasmussen vingt sept millions de chômeurs cette année. Mais, au lieu de se focaliser sur la situation dramatique de l'emploi, les chefs d'État et de gouvernement préfèrent s'occuper, lors du prochain sommet de Prague, de la grande politique, des futures relations avec certains pays situés à la frontière orientale de l'Union. Les relations de bon voisinage sont bien sûr importantes. Mais il faut être clair le Parlement européen s'est prononcé à diverses reprises contre tout élargissement futur de l'Union, à moins qu'il n'y ait au préalable une réforme institutionnelle permettant aux Vingt sept de mieux fonctionner. J'ajoute que tout futur élargissement doit être précédé d'une réforme profonde des perspectives financières et d'une augmentation adéquate du budget de l'Union. La diplomatie, sans moyens financiers, n'est finalement qu'une gesticulation inutile.

Je sais que ce sommet réellement nécessaire fut en fait saboté par les Sarkozy, qui préfèrent les effets d'annonce au travail politique concret. J'espère que les électeurs européens utiliseront, en juin prochain, leur bulletin de vote pour élire des députés qui sauront fixer les vraies priorités pour l'Europe l'emploi, l'emploi, l'emploi, la protection sociale, la défense du pouvoir d'achat. Je ne suis pas toujours d'accord avec mon Premier ministre, Jean Claude Juncker, mais ce dernier a certainement raison lorsqu'il pronostique, je cite, une crise sociale en cas de forte hausse du chômage attendue pour les mois à venir. Or, le fait de se limiter à une réunion informelle autour de la problématique de l'emploi démontre que les leaders européens ont abdiqué devant la crise et qu'ils prennent le risque d'une grave crise sociale et politique.